ég styð að þessi tillaga fari fram og ekki síst vegna þess að mig langar að vitna í hæstvirtan forseta þingsins sem hann skrifaði í blogg tvö þúsund og fimm þess vegna evrópumálin þurfa allir flokkar ekki síst stærsti flokkur þjóðarinnar að skoða án fyrir fram gefinnar niðurstöðu eða hleypidóma

en við getum ekki tekið þá ákvörðun nema eftir skoðun og með rökum sú skylda hvílir á stjórnmálamönnum að skoða af fullri ábyrgð allar leiðir sem hugsanlega gætu fært íslandi meiri velsæld í framtíðinni um þetta snýst þetta mál fyrir mér er hugsanlegt að aðild að e s b færi okkur íslendingum meiri velsæld

það er bara lykilatriði svo kjósum við um hann það þarf ekki að vera neitt mikið mál þjóðin vill þetta ég vil þetta atvinnulífið vill þetta verkalýðsforustan vill þetta eiginlega allir af hverju ekki jú ég vil það ég vil bara sjá hvað samningurinn felur í sér háttvirtur